Jómagam azokkal a képviselőtársaimmal értek egyet, akik a kutatás fejlesztésre helyezték a hangsúlyt.

Ennélfogva ez egy nagyon nagyon nehezen mozgó ágazat, és itt az elején kell megfogni tulajdonképpen a folyamatokat, és én éppen ezért gratulálok Girling asszonynak, aki nagyon elokvens módon támogatta ezt a bizonyos perspektivikus cselekményt. Összességében tekintve azt hiszem, hogy a szén dioxid kibocsátás az a légi forgalomban, ami tulajdonképpen hosszabb távon akár le is tudja nullázni mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket más területeken, az ipar, vagy a közlekedés más területein tud hozni